Por eso quiero celebrar la decisión de la Comisión Europea de incluir, aunque con cierto retraso, a Asturias dentro del marco de las redes transeuropeas de transporte, dentro del Corredor Atlántico. Quiero, por ello, pedir a esta Cámara y al Consejo que tramiten rápidamente esa posición porque necesitamos incluir al conjunto del noroeste de España dentro del corazón de Europa, y hacer también puente con el mundo atlántico. Con la voz unánime de una pequeña región, Asturias, les pido que nos permitan construir esa Europa de todos que está pidiendo la sociedad civil muy activamente en mi pequeña región, en mi querida Asturias.